La criminalità informatica, infatti, provoca sempre più spesso notevoli danni sociali ed economici che interessano i diritti fondamentali delle persone, rappresentano una minaccia per lo Stato di diritto nel ciberspazio e un rischio per la stabilita delle società democratiche. Per svolgere un'azione di contrasto efficace, va armonizzata la definizione dei reati connessi agli attacchi contro i sistemi di informazione, nonché allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori online e vanno obbligati gli Stati membri a istituire sistemi di registrazione e di scambio di dati statistici su tali reati. La lotta alla criminalità informatica va affrontata puntando al rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei dispositivi in rete, oltre che sulle misure repressive, ovviamente. Data la sua natura transfrontaliera è indispensabile una stretta cooperazione con i paesi terzi, anche attraverso lo scambio delle migliori prassi, indagini comuni, il rafforzamento della capacità e l'assistenza giuridica reciproca.